El viaje ha sido agradable y beneficioso, pero se han presentado, además, importantes obstáculos en el camino, que hemos conseguido vencer hasta alcanzar nuestra meta, es decir, permitir que cualquier víctima de la delincuencia obtenga el reconocimiento y la máxima protección posible en el territorio de la Unión Europea. Este reglamento forma parte del paquete legislativo que refuerza los derechos de las víctimas en la Unión Europea y complementa la Directiva sobre la orden europea de protección que garantiza el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia penal. La aplicación combinada de los dos instrumentos, penal y civil, permitirá a las personas que hayan obtenido una orden de protección circular libremente y con seguridad por todo el territorio europeo, incluyendo el Reino Unido e Irlanda, quienes solicitaron expresamente, además, su inclusión en este reglamento. Conforme a lo preceptuado en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que reforzará y desarrollará el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las medidas de protección en materia civil adoptadas por un Estado miembro han de ser reconocidas en otro Estado miembro como medidas civiles. Hemos intentado simplificar al máximo estas órdenes de protección. Para ello se ha creado un certificado normalizado y multilingüe que contendrá la mayor parte de las medidas civiles que hayan podido acordarse, con el fin de proteger la vida y la integridad física y moral de las víctimas. Si la persona protegida no está físicamente presente en el Estado miembro de origen, tiene la posibilidad de solicitar el certificado en línea, por fax o cualquier otro método técnico. También se pretende que la persona protegida no tenga que cubrir los costes financieros relacionados con el reconocimiento de la medida de protección en otro Estado miembro. Se trata de un procedimiento administrativo de fácil obtención para las víctimas, que les protege también en los viajes y traslados a otros países. El reconocimiento de la medida y la solicitud del certificado no requieren la existencia de un representante legal o asistencia letrada, lo cual aminora ―como podrán entender― mucho los costes y facilita así la vida a nuestros ciudadanos. Hemos creído más sencillo y conveniente crear una base de datos a escala de la Unión Europea sobre medidas de protección y certificados expedidos. Esto garantizará a las autoridades nacionales un acceso seguro y rápido a la información requerida y una protección transfronteriza segura y rápida. De esta forma, la víctima de un delito de terrorismo que haya obtenido una orden de alejamiento del agresor, por ejemplo, en una medida civil, y que se traslade para viajar o para vivir a Suecia podrá solicitar a través de este certificado la ejecución de la medida civil acordada ante las autoridades suecas, conforme a este Reglamento. Por ejemplo, una víctima de violencia de género, portuguesa, a la que un tribunal portugués haya declarado como tal y que, además, le haya concedido una serie de medidas de protección, como puede ser una orden de alejamiento del agresor o la prohibición de comunicación entre agresor y víctima, podrá desplazar su residencia a territorio, pongamos por ejemplo, rumano, donde las autoridades de este país harán ejecutar de forma inmediata las medidas acordadas por el órgano judicial luso, a través del certificado normalizado multilingüe que la víctima podrá solicitar desde Rumanía por cualquier medio telemático e inscribiendo a la víctima en el registro europeo de víctimas sin necesidad

Los ponentes queremos que estas medidas de reconocimiento gocen de la máxima difusión en el territorio de la Unión, e instamos a todos los Estados miembros a que colaboren para alcanzar este objetivo. Asimismo, proponemos que estas medidas de protección se encuentren disponibles en el portal e justicia, que se encuentra instalado en todos los países de la Unión. No quiero concluir, con la presencia del Comisario, sin agradecer, lógicamente la colaboración, muy buena colaboración, que hemos obtenido tanto de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea como también de las Presidencias chipriota e irlandesa.